nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns sigurður bjarnason fyrrverandi alþingismaður lést á elliheimilinu grund hér í bæ fimmtudaginn fimmta janúar síðastliðinn hann var á nítugasta og sjöunda aldursári sigurður bjarnason var fæddur átjánda desember nítján hundruð og fimmtán í eynni vigur í ísafjarðardjúpi og var jafnan kenndur við þann stað foreldrar hans voru hjónin björg björnsdóttir húsfreyja þar og bjarni sigurðsson bóndi ættmenn sigurðar hafa komið mjög við sögu alþingis afi hans séra sigurður stefánsson var annálaður þingskörungur afabróðir hans stefán stefánsson skólameistari og sigurlaug systir hans sátu á alþingi um hríð sigurður lauk stúdentsprófi við menntaskólann á akureyri árið nítján hundruð þrjátíu og sex og síðar lögfræðiprófi við háskóla íslands nítján hundruð fjörutíu og eitt framhaldsnám stundaði hann í cambridge í bretlandi nítján hundruð fjörutíu og fimm sigurður réðst að loknu námi sem blaðamaður að morgunblaðinu hjá frænda sínum valtý stefánssyni og vann við blaðið í nær þrjá áratugi hann var einn af ritstjórum þess frá nítján hundruð fjörutíu og sjö til nítján hundruð sjötíu í sumarkosningunum nítján hundruð fjörutíu og tvö var sigurður kjörinn alþingismaður norður ísfirðinga fyrir sjálfstæðisflokkinn aðeins tuttugu og sjö ára gamall og átti þar öruggt sæti fram að kjördæmabreytingunni nítján hundruð fimmtíu og níu hann átti sæti á alþingi því er kom saman á þingvöllum sautjánda júní nítján hundruð fjörutíu og fjögur þegar lýðveldið var stofnað á íslandi og síðustu tengsl við önnur ríki voru rofin hann er síðastur alþingismanna í þeim hópi sem kveður við kjördæmabreytinguna nítján hundruð fimmtíu og níu hvarf sigurður af þingi eitt kjörtímabil en varð þá varaþingmaður vestfjarðakjördæmis og tók sæti á öllum þingum og sat stundum lengi

sat alls þrjátíu og eitt þing en það ár afsalaði hann sér þingmennsku og varð sendiherra íslands í danmörku sex árum síðar varð hann sendiherra í englandi hann lauk starfsferli sínum í utanríkisráðuneytinu árið nítján hundruð áttatíu og fimm sigurður sat í bæjarstjórn ísafjarðar nítján hundruð fjörutíu og sex nítján hundruð fimmtíu og var þá forseti hennar sigurður bjarnason lét menningarmál mjög til sín taka hann var stjórnarformaður menningarsjóðs blaðamanna um langt skeið formaður blaðamannafélagsins og formaður norræna blaðamannasambandsins í tvö ár hann sat í útvarpsráði nítján hundruð fjörutíu og sjö nítján hundruð sjötíu og var formaður þess um skeið flutti hann alloft erindi í útvarpið um margvísleg mál hann sat í úthlutunarnefnd listamannalauna og enn fremur í þingvallanefnd í allmörg ár þá var sigurður mikill áhugamaður um norræna samvinnu og sat lengi í norðurlandaráði var formaður íslandsdeildarinnar um tíma og forseti ráðsins nítján hundruð sextíu og fimm auk þessa var hann formaður norræna félagsins í fimm ár sigurður bjarnason var vestfirðingur í húð og hár ræktaði ávallt þann uppruna sinn og var fróður um fólk og sögu á þeim slóðum hann ólst upp við almenn bústörf í vigur og sjósókn og síðar á ævinni fór hann nær hvert sumar til lundaveiða og heyskapar á heimaslóðirnar hann hafði náið og gott samstarf við kjósendur sína var mannblendinn og átti létt með að kynnast fólki hann lét sér mjög annt um lífsbjörg vestfirðinga og rak erindi þeirra jafnt á alþingi sem í opinberum stofnunum af krafti sem einn þingforsetanna naut hann trausts og trúnaðar allra alþingismanna sem samtímis voru honum á þingi og var lipur og öruggur við fundarstjórnina langt er um liðið síðan sá öldungur sem hér er kvaddur hvarf af alþingi en þess ber að minnast að sigurður bjarnason frá vigur gegndi forsetastörfum í þessum sal sem forseti neðri deildar í samtals sautján ár hann var forseti deildarinnar nítján hundruð fjörutíu og níu til nítján hundruð fimmtíu og sex og á ný nítján hundruð sextíu og þrjú til nítján hundruð sjötíu en hafði áður verið varaforseti í þrjú ár hefur aðeins einn alþingismaður skipað það sæti sem ég tala nú frá lengur en hann ég bið þingheim að minnast sigurðar bjarnasonar frá vigur með því að rísa á fætur þingmenn risu úr sætum